Tăierea creditelor de plată a devenit o problemă structurală, care amenință să creeze o situație bugetară imposibilă la sfârșitul acestui program cadru, dacă tendințele actuale nu sunt corectate. În cazul în care Comisia ar primi nivelul necesar de credite de plată pentru Orizont 2020 în următorii ani, atunci necesarul de credite de plată pentru cercetare și dezvoltare tehnologică ar fi de șapte miliarde de euro. Din păcate, având în vedere bugetul limitat cu care direcțiile generale de cercetare și dezvoltare se confruntă în fiecare an, bugetul necesar estimat pentru partea de cercetare și dezvoltare va fi în jur de 16 miliarde, cu nouă miliarde mai mult decât în mod normal.

Pentru a se încadra în plafonul din CFM, Comisia a redus semnificativ cererea bugetară pentru anul 2014 din Orizont 2020, iar Consiliul a introdus reduceri suplimentare. Pentru a face față acestei situații, toate direcțiile generale care implementează programe de cercetare și dezvoltare au introdus măsuri importante. A fost redus nivelul de finanțare a proiectelor și, într un număr de cazuri, au fost amânate apelurile de proiecte și termenele lor, pentru a muta mai multe plăți în 2015. Pentru 2015, proiectul de buget a fost deja redus la minim. Cu măsurile mai sus menționate, Comisia ar fi cel mult în măsură să acopere obligațiile de plată deja restante. Cu toate acestea, în iulie, Consiliul a propus o reducere suplimentară pentru bugetul pe 2015 de încă un miliard de euro pentru întregul buget dedicat cercetării.